Osobně bych si v tomto ohledu představoval mnohem těsnější propojení peněz na vědu a výzkum z Bruselu se strukturálními fondy. Považoval bych za žádoucí jednotná pravidla, jedno informační místo a tam, kde je to možné, i společný posuzovací proces. Rád bych na tomto místě také zdůraznil, že program Horizont 2020 by měl v praxi také více zohlednit geografickou rozmanitost Evropské unie a nastartovat tak regionální rozměr politiky vědy a výzkumu. V České republice se totiž většina velkých vědeckých projektů odehrává v hlavním městě Praze a jeho okolí, eventuálně pak maximálně v dalších třech velkých městech, přičemž mnoho měst, včetně mého rodného Hradce Králové, který je osmým nejlidnatějším městem, je v tomto ohledu na periferii zájmu, což je podle mého názoru škoda.